Hvala, predsednik, Spoštovane kolegice in kolegi. Tri mesece smo, že je resor, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, brez vodstva. sem bil saj jaz, kar se mene tiče, zelo vesel, da smo končno dobil s strani SAB-a kandidatko. In verjetno zaradi njene profesionalne deformacije, zadnjih šestnajst let sem namreč delal na kadrovskem področju, sem šel seveda pogledat, kdo je Angelika Mlinar. In kdo je Angelika Mlinar, spoštovane kolegice in kolegi? Da ne bom, ponavljal. Koroška Slovenka. V osnovni šoli maturirala na slovenski gimnaziji, pravo študirala na univerzi v Salzburgu , študij je nadaljevala v ZDA in doktorirala v Salzburgu. Kaj pa je ta gospa počela? Delovne izkušnje, če grem iz kompetenc, ne, delovne izkušnje, Eno leto je je bila generalna sekretarka Narodnega sveta koroških Slovencev. Na listi je bila oktobra dva tisoč deset izvoljena v dunajski deželni parlament. Leta dva trinajst je bila izvoljena za poslanko v zveznem parlamentu poslanko v zveznem parlamentu, ki je, zaobljubo naredila tudi v slovenskem jeziku, ki je vse svoje razprave pričela s slovenskim jezikom. Leta dva tisoč štirinajst je bila seveda izvoljena tudi, na listi stranke Neos, v Evropski parlament, kjer je je bila članica Zavezništva liberalcev in demokratov za Europin. V tej smeri sem jaz mislil, mi iščemo vodjo, bomo spraševali po kompetencah, ki jih mora imeti človek, primeren za vodjo. Kake pa so to? Mora znati ekipo pogledati, staro ekipo, ker ima še kaj kako iskrico v očeh, da je pripravljen še kaj narediti, kdo ne, ga zamenjati, postaviti jasne odgovornosti, cilje, roke, to je, to so tiste, kar pri vodji običajno iščemo. A je šla debata v to smer? Sram me je, ker, kar sem poslušal na tem hearingu, res me je sram. Mi smo se spraševali, bom povedal, kaj ... Ne vem, poznavalec klimatskih pogojev, specializiran za migrante, na primer, je spraševal, ji je očital, da se je slikala pod, sliko Cheja Guevare, ki je bil ne vem kak morilec, pa ne vem kaj. Glejte si, iz česa je, gospa, kandidatka doktorirala. Doktorirala je iz, pravice kot ženske pravice, kot človekove pravice. Ne bom, nič kaj več rekel. Drugo kolegico, ne vem, je skrbelo, stroški, a se bo vozila z Dunaja ali se bo vozila ali bo živela v Ljubljani? Mislim, na kozlanje mi je šlo, če se bom grdo izrazil, ker sem mogel o tem poslušati. Da ne govorim, kaj sem si mislil, koroški Slovenci, ki so mogli tule gledati. Njo spraševati, ali je Slovenka prava ali ni prava Slovenka, ki je živela v okolju, ki se od vrtca mogla boriti za to, da so lahko slovensko govorili, da ohranjamo našo slovensko, identiteto na Koroškem, mi pa govorimo, kdo je pravi Slovenec. Samo čakal sem, da bomo zaključili debato, da boste povedali, kak pa je pravi Slovenec, koliko je velik, kake oči mora imeti, kake lase mora imeti ... To je debata tridesetih let prejšnjega stoletja, ki je pripeljala v drugo vojno. Tako da, res sem zgrožen, sem, seveda me jezi, ker s ne morem verjeti, da se tudi lahko to dogaja v tem slovenskem parlamentu, no. Gospa je sicer vajena tega desnega desničarskega populizma iz Avstrije, ker je tudi v enem intervjuju sama pravila, da, bom prebral: "Jaz sem sicer navajena, Avstrija je tista država, ki je bila izumiteljica desničarskega populizma z Jorgom Haiderjem. To je fenomen, s katerim se soočamo trideset let in tudi vidimo, da ne prinese nobenega rezultata. Kakšne ideje za rešitev pa ponujajo? Razpad Evropske unije ali kaj? To za nas ni pravi odgovor." Na podlagi vsega tega, spoštovane kolegice, prvo, kar je, res me je sram, tudi, doma smo se pogovarjali, ke so ljudje spremljali, to zadevo, zgražajo se nad nivojem ene kulture. Če že ne morete človeka, ponižat, ki je prišel z eno, prevzeti eno resno funkcijo, ki danes ni glih, ne vem kako plačana v tej državi, pa vendar je bil pripravljen priti v to državo, zdaj ga pa, se sprašujemo, ali je ta pravi Slovenec ali ni ta pravi Slovenec? Sram me je. Tisto, kar je bilo pa, vprašanja, na katera je odgovarjala, kar se tiče strokovnega področja, je vsaj zame dala dobre odgovore, seveda ni, njeno področje, niti da mora poznati ne vem kakšne računalniške sisteme, ona mora zbrati pravo ekipo okoli sebe, ki bo dajala rezultate, ki bojo pripomogli k temu, da bo počrpal edina razvojna sredstva, ki jih v bistvu imamo še na razpolago. zaradi vsega tega navedenega, bom, z veseljem skupaj s s kolegicami in kolegom podprl kandidatko. Hvala lepa.